Diese Diskussion zeigt sehr deutlich, woran es in der Migrationskrise insbesondere hapert Es ist viel zu viel Ideologie in diesem Thema drinnen. Und ich halte es, ehrlich gesagt, für genau inhuman, wenn einige hier jetzt so tun, als ob sie den Stein der Weisen hätten, der da lautet Wir müssen uns einfach nur mehr öffnen, wir müssen mehr auf die Migranten zugehen, wir müssen denen eine sichere Überfahrt besorgen und so weiter.

Wir sehen doch Selbstverständlich haben wir in Europa speziell in einigen Ländern, unter anderem in Deutschland eine Massenmigration, und da müssen wir die Machbarkeit im Auge behalten. Diese Machbarkeit ist nicht nur erreicht, sie ist in einzelnen Kommunen in Deutschland überschritten. Frau Sippel, Sie wissen sehr wohl, dass einige Bürgermeister in Deutschland Brandbriefe schreiben und sagen Wir haben die Lage nicht mehr unter Kontrolle. Wie man da sagen kann Es ist doch alles irgendwie theoretisch lösbar. es tut mir leid, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis.